Bedrijven betalen belasting op een goedkopere en meer eenvoudige manier. Wie uiteindelijk de belastinginkomsten krijgt is niet hun zaak. Dat is de zaak van de lidstaat en daar knelt het schoentje. Wanneer lidstaten vennootschapsbelasting innen van bedrijven die in meerdere landen van de EU actief zijn, moeten zij de opbrengst onderling verdelen. De verdeelsleutel die de Commissie hiervoor bedacht heeft is nadelig voor competitieve en exporterende landen.

Het verslag van mevrouw Thyssen vermeldt nu al expliciet de oplossing die binnenkort aan deze landen zal worden voorgelegd, nl. minimumtarieven voor de vennootschapsbelasting, terwijl wij geen grondig onderzoek hebben gedaan naar de fiscale effecten van de verdeelsleutel die de Commissie voorstelt.